Entscheidend ist, dass wir jetzt die demokratischen Kräfte dort stärken. Es geht jetzt nicht darum da hat Kollege Lambsdorff vollkommen recht morgen ein Kapitel zu eröffnen, sondern wir müssen jetzt klar dazu stehen, dass wir die Menschen, die ein laizistisches System haben wollen, die ein demokratisches System haben wollen, die Teilhabe haben wollen, stärken und sie nicht in die andere Ecke stellen und sagen Wir spielen das Spiel der anderen mit. Da sind wir gefordert.